Señor presidente, las multinacionales del gas no pueden estar por encima de la ley

Nos alegramos, pues, de que por fin haya una directiva que, como pedíamos los Verdes, ponga límite a los privilegios de empresas como la rusa Gazprom, asegurando que el gasoducto Nord Stream 2 respete las reglas de nuestro mercado interior. Pero no nos engañemos, las empresas de energía tampoco pueden estar por encima del clima y de nuestra salud.

Frente a la emergencia climática, apelo a la Comisión y a los Estados miembros a no desperdiciar más tiempo y recursos en infraestructuras fósiles e inútiles como el Nord Stream 2. Ahora más que nunca actuemos en favor de una ola de eficiencia energética y de energías renovables.